Bevor ich die Aussprache eröffne, zwei kurze Mitteilungen Bei dieser Aussprache werde ich strikt auf die Zeit achten, weil ich von den Fraktionen gebeten worden bin, möglichst auch wegen der nachfolgenden Debatten auf die Einhaltung der Redezeit zu achten. Sie wissen, ich bin sonst sehr generös, aber dieses Mal muss ich Sie bitten, sich strikt an die Zeiten zu halten.

Ich glaube, man sollte das in Anwesenheit des Kommissionspräsidenten nicht verschweigen.